Madame la Présidente, l'histoire bégaie mais nous aussi, le peuple européen, nous bégayons. Il y a un peu plus d'un an, dans ce même hémicycle, il y avait à peu près les mêmes intervenants à la suite de la crise de Lampedusa, au mois de mai 2012, et de l'arrivée massive de migrants sur cette île. Nous avons été plusieurs membres de ce Parlement à nous rendre sur place, à constater et à voir les difficultés sur le terrain le problème des droits fondamentaux, la nécessité, déjà, d'une nouvelle et véritable politique migratoire pour l'Europe. L'histoire bégaie effectivement, elle se répète même de manière macabre puisque nous revoilà, aujourd'hui, dans un nouveau débat, à la suite de la tragédie d'il y a quelques jours, avec un nouveau drame qui nous rappelle, une fois de plus, cette réalité quotidienne que nous connaissons, avec des hommes, des femmes et des enfants qui fuient

Ainsi, malgré les mois qui se sont écoulés, la situation est toujours la même et nous demandons toujours la même chose qu'hier. Alors, à quoi servons nous dans ce Parlement? Et surtout, que fait le Conseil? Que font les États? Cette nouvelle tragédie, chers collègues, aurait pu être évitée si on avait entendu nos remarques.

En ne faisant rien, nous laissons mourir ces jeunes, ces femmes et ces enfants. Pour moi, ce sont, avant tout, des êtres humains avant d'être des migrants qui quittent leur pays.

Ils font de l'hypocrisie une politique. On nous parle de Frontex et on réduit les financements.

Et l'Europe apparaît, en outre, comme le bouc émissaire, alors que ce sont les États qui doivent exprimer cette solidarité dans un concert animé par l'Europe, et qui doivent respecter leurs obligations. Ces épisodes migratoires dramatiques aboutissent à un résultat tout aussi dramatique. Ils ne font qu'aggraver le désamour de l'Europe avec les discours faciles et populistes que nous venons d'entendre et ils constituent une honte par rapport à nos valeurs européennes.